ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga um breyting á lögum númer fjörutíu og fimm nítján hundruð áttatíu og sjö um staðgreiðslu opinberra gjalda og breyting á lögum númer fimmtíu nítján hundruð áttatíu og átta um virðisaukaskatt frumvarpið gengur út á það að leggja til að kröfur ríkissjóðs vegna virðisaukaskatts og staðgreiðslu opinberra gjalda verði betur tryggðar við gjaldþrotaskipti en nú er með vísan til þeirra breytinga sem orðið hafa í íslensku efnahagslífi á síðustu missirum hafa stjórnvöld gripið til margþættra aðgerða til að koma til móts við aðila til að standa skil á skuldum við ríkissjóð frumvarp sem næst er hér á eftir er meðal annars liður í því einnig hafa heimildir innheimtumanna verið rýmkaðar til að veita meira svigrúm við innheimtu verði sömuleiðis að lögum frumvarp það sem hér er á dagskrá á eftir um greiðsluuppgjör á opinberum gjöldum lögaðila og einstaklinga í atvinnurekstri er verulega komið til móts við atvinnulífið að þessu leyti að auðvelda því að gera upp ógreidd gjöld af þessu tagi jafnframt þykir því eðlilegt að gera ráðstafanir til tryggja betur kröfur ríkissjóðs við gjaldþrotaskipti frumvarp þetta leggur til að lögum um staðgreiðslu opinberra gjalda og virðisaukaskatt verði breytt á þann veg að kröfur samkvæmt þeim njóti forgangs við skipti á þrotabúum og skuldafrágöngubúum og verði skipað í skuldaröð samkvæmt hundrað og tólftu grein laga númer tuttugu og eitt nítján hundruð níutíu og eitt um gjaldþrotaskipti og fleiri þannig verður þetta fært til þess horfs sem það var mun hafa verið hér á árum áður og fram á einhvern tímann fram á áratug síðustu aldar þegar þessu mun hafa verið breytt